Monsieur le Président, j'aimerais aussi exprimer ma gratitude à la Présidence suédoise en exercice du Conseil européen, mais il reste un problème.

Nous attendons les précisions du Conseil européen et de la Commission à ce propos. Toute ambiguïté sur le caractère additionnel du montant annoncé par le Conseil européen des 10 et 11 décembre dernier serait de nature à entamer la crédibilité de l'Union européenne dans le cadre de la conférence de Copenhague, que nous n'hésitons pas à qualifier de décisive pour l'avenir de l'humanité.